Opakovaně ale na tomto fóru říkám, že i s respektováním nutnosti účelného vynakládání evropských peněz ne zcela přesně chápu, proč nedokážeme uznat nutnost rozpočtového financování klíčových investičních programů. Proč vystavujeme zpochybnění naši důvěryhodnost i závazky Unie vůči partnerům? Když nepodpoříme přes všechny těžkosti unikátní projekty nyní, může se stát, že rozhodující krok už neuděláme nikdy, nedostaneme šanci. ITER, GMES i Galileo podle mě mohou přispět k řešení energetických problémů Evropy a nesou s sebou potenciál tolik potřebné zaměstnanosti. Podle některých náznaků by mohla Evropská rada přece jen rozhodnout o přijatelné formě rozpočtového financování.